Simplement, ayant entendu certains parlementaires dire qu'ils privilégiaient le fait justement de ne pas voter de budget pour affirmer les pouvoirs du Parlement dans le cadre de la procédure de codécision, je pense que chaque institution européenne a beaucoup plus à gagner et à se valoriser en arrivant justement à faire avancer l'Union européenne en trouvant des compromis plutôt qu'en se bloquant l'un l'autre sans avancer avec des projets européens.

Est ce que le Parlement a tout ce qu'il voulait?

Est ce qu'on avance?

Cette procédure de codécision a fonctionné, elle a marché.

Est ce qu'il y a encore beaucoup à faire? bien sûr.

Je regrette qu'on n'ait pas pu trouver un accord et j'ai entendu que ce qui était sur la table était un retour en arrière.

Si on veut retourner vers la majorité qualifiée, il faut, me semble t il saisir ce que la Présidence belge avait mis sur la table. C'est à mon avis fondamental dans le cadre de l'élaboration des budgets 2012 et 2013. C'est vraiment, à mon avis, le mécanisme qui doit être mis en avant, qui correspond à la pratique du passé, mais qui fait au moins en sorte qu'il n'y ait plus une unanimité de blocage possible pour les budgets 2012 et 2013. Saisissez cette opportunité, cela me semble fondamental.

Je remercie tous ceux qui ont privilégié la logique de l'avancée plutôt que celle de blocage.

Monsieur le président Lamassoure, vous avez parlé de solidarité budgétaire.

certainement pas aussi vite que ce que tout le monde le voudrait, mais en tout cas assez vite pour dire que la machine est en marche et qu'il vaut mieux s'inscrire dans cette logique d'avancée plutôt que dans une logique de blocage.